Rok 2012 jest wyjątkowo bogaty w różne ważne wydarzenia w Unii Europejskiej.

Była to jedna z pierwszych polityk o wyjątkowo dużym udziale w budżecie Unii, ale też jej zadania wynikające z Traktatów Rzymskich były wyjątkowo ważne zapewnienie dostatecznej ilości żywności po odpowiednich cenach, a także zagwarantowanie odpowiednich dochodów dla rolników. Europa w czasie wojny i w okresie powojennym doświadczyła głodu, dlatego problem wyżywienia stał się wyjątkowo ważnym celem funkcjonowania Unii.